virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða á árinu tvö þúsund og þrettán í samræmi við endurmat á helstu forsendum fjárlaga og framvindu ríkisfjármálanna tillögurnar í frumvarpinu taka einnig eftir atvikum mið af nýrri lagasetningu óvissum og ófyrirséðum útgjöldum og ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um ný útgjöld í fjárlögum ársins tvö þúsund og þrettán var áætlað að þriggja komma sjö milljarða halli yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu á rekstrargrunni en að frumjöfnuður yrði jákvæður um sextíu komma tvo milljarða króna sú áætlun hefur nú verið endurskoðuð með hliðsjón af þjóðhagsspá sem hagstofan birti í lok júní og í ljósi nýrra upplýsinga um þróun tekjustofna og útgjalda helstu málaflokka frá þeim tíma þetta endurmat felur í sér breytingar á nokkrum helstu stærðum ríkisfjármálanna frá fyrri áætlun samkvæmt fjáraukalagafrumvarpinu er nú gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs verði fimm hundruð fimmtíu og fimm komma sex milljarðar króna á rekstrargrunni og heildargjöld fimm hundruð áttatíu og einn komma einn milljarður króna þannig verði heildarjöfnuður ársins neikvæður um tvö hundruð fimmtíu og fimm milljarða króna og þar með tuttugu og einn komma átta milljörðum lakari en gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum þarna gætir þó áhrifa af tæplega sjö milljarða króna bata í vaxtajöfnuði þannig að frumjöfnuður verður að því frátöldu tuttugu og átta komma sjö milljörðum króna verri en samkvæmt fjárlögum þannig er gert ráð fyrir að frumjöfnuður gæti orðið jákvæður sem nemur um þrjátíu og einum komma sex milljörðum króna það er sem svarar til um tvö prósent af vergri landsframleiðslu samkvæmt þessari áætlun eru því horfur á að afgangur á frumjöfnuði

á greiðslugrunni er afkoman að öðru jöfnu nokkru lakari einkum sökum mismunar á álögðum og innheimtum ríkistekjum nú minnkar sá munur og er reiknað með að heildarafkoman verði neikvæð um rúmlega þrjátíu og fimm milljarða króna á þann mælikvarða ég vek athygli á að fjárheimildir sem sótt er um í þessu frumvarpi fara ekki að öllu leyti saman við áætlaða útgjaldaútkomu ársins eins og nánar er greint frá í umfjöllun um útgjaldahorfur fyrir yfirstandandi ár í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og fjórtán og að nokkru er vikið að í greinargerð með frumvarpinu sjálfu á rekstrargrunni er áætlað að heildargjöld ársins eins og þau muni birtast í ríkisreikningi verði í reynd fimm komma sex milljörðum króna hærri en þær fjárheimildir sem sótt er um í frumvarpinu skýrist það einkum af því að í mati á endanlegri útkomu ársins eins og áætlað er að hún verði í ríkisreikningi getur verið reiknað með umframútgjöldum sem ekki eru gerðar tillögur um í frumvarpinu það er vitað af einstaka veikleikum í rekstri ríkisins hjá einstökum stofnunum sem mun þurfa að gjaldfæra á þessu ári þegar það verður gert upp í ríkisreikningi eins hafa einstaka stofnanir flutt með sér uppsafnaðar fjárheimildir frá fyrri árum sem einnig þarf að taka með í þessu samhengi er því talið að heildarjöfnuður verði neikvæður um þrjátíu og einn komma einn milljarð miðað við áætlaða útkomu ársins eins og hún muni birtast í ríkisreikningi

í frumvarpinu er almennt gengið út frá niðurstöðum miðað við fjárheimildirnar sem í því felast fremur en endurmetinni áætlun um útkomu ársins nema annað sé tekið fram áður en vikið er að tekjuáætlun og gjaldahlið er rétt að koma inn á hlutverk fjáraukalaga og frávik frá fjárlögum með setningu laga um fjárreiður ríkisins árið nítján hundruð níutíu og sjö markaði alþingi skýra stefnu um hlutverk og efni fjáraukalaga í því felst að gert er ráð fyrir að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir komi fram í fjárlögum en að í fjáraukalögum innan fjárhagsársins verði leitað eftir heimildum fyrir þeim fjárráðstöfunum sem ekki var hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga er slíkum ráðstöfunum fyrst og fremst ætlað að taka til óhjákvæmilegra málefna einkum til ófyrirséðra atvika eins og áhrifa nýrra kjarasamninga eða nýrrar löggjafar á árinu þeim er ekki ætlað að ná til áforma um ný verkefni aukins umfangs starfsemi eða til dæmis rekstrarhalla einstakra ríkisstofnana umfram setta útgjaldaramma á árinu raunin hefur hins vegar orðið sú að frá því að fjárreiðulögin voru sett á sínum tíma

í fjáraukalögum flest árin hafa verið yfir fimm prósent af veltu á rekstrargrunni og sum árin nálgast tíu prósent þegar uppgjör í ríkisreikningi hefur farið fram hafa frávikin yfirleitt reynst vera meiri oftar nær tíu prósent og jafnvel allt að fimmtán prósent mikilvægt er að sporna við þessari tilhneigingu með því að beita agaðri vinnubrögðum við gerð og framfylgd fjárlaga hér er rétt að geta þess að aukið aðhald í ríkisfjármálum sem innleiða þurfti í kjölfar bankahrunsins haustið tvö þúsund og átta hefur stuðlað að talsvert bættu verklagi að þessu leyti undanfarin ár þannig er meðaltal frávika á árabilinu tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán liðlega fimmtán prósent fjáraukalögin fyrir árið tvö þúsund og ellefu skera sig þar úr þá var frávikið nálægt sex prósent af frumgjöldum í fjárlögum ársins en þar af var hátt í helmingurinn vegna mjög verulegra hækkana á lífeyris og atvinnuleysisbótum og launakjörum ríkisstarfsmanna í kjölfar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði á því ári hins vegar er gert ráð fyrir því að frávikið á útgjaldahlið fjárlaga verði það minnsta á tímabilinu samkvæmt þessu frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán ljóst er að breytingar á tekjuhlið frumvarpsins eru töluverðar tekjur ríkissjóðs eru umtalsvert lakari en áætlað var í fjárlögum sem svarar til nálægt tuttugu og fjórum milljörðum króna er nú áætlað að heildartekjur ársins tvö þúsund og þrettán verði fimm hundruð fimmtíu og fimm komma sex milljarðar króna í stað fimm hundruð sjötíu og níu komma fjórir milljarðar króna þar

í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán var spáð tuttugu og fimm prósenta hagvexti og fjögur komma eitt prósent verðbólgu að meðaltali milli áranna tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán sú mynd er nú verulega breytt þar sem hagstofan lækkaði í júní mat sitt á hagvexti ársins í eitt komma sjö prósent verðbólguhorfur eru hins vegar lítið breyttar þetta þýðir herra forseti með öðrum orðum að þróun raunstærða hefur orðið önnur en lagt var upp með í fjárlögum tvö þúsund og þrettán og umsvif í hagkerfinu hafa verið minni á flestum sviðum en vonast hafði verið til þessi breytta mynd er svo staðfest af innheimtu skatta það sem af er árinu tvö þúsund og þrettán en þar kemur fram tilsvarandi frávik frá áætlun margir stöðugir tekjustofnar hafa sýnt viðvarandi neikvætt frávik miðað við áætlun á fyrstu sjö til átta mánuðum ársins samanlagt er nú reiknað með að veikari efnahagsforsendur lækki tekjuáætlun ársins tvö þúsund og þrettán um ellefu komma sex milljarða króna þá hafa forsendur um aukna tekjuöflun af sérstöku veiðigjaldi lækkað um þrjá komma tvo milljarða króna og um núll fimm milljarða vegna virðisaukaskatts á hótel og gistináttaþjónustu áform í fjárlögum um fjögurra milljarða króna tekjur af söluhagnaði af eignasölu munu ekki ganga eftir og einnig er gert ráð fyrir að arðgreiðslur til ríkisins lækki um einn komma tvo milljarða króna miðað við áætlanir loks má nefna að breytingar á mörkuðum tekjustofnum til dæmis með niðurlagningu fóðursjóðs og lækkun framlags happdrættis háskóla íslands lækka tekjuhliðina um tvo milljarða króna þar sem tekjurnar eru markaðar dregur lækkunin jafn mikið úr útgjöldum og hefur þetta síðastnefnda engin áhrif á afkomu ríkissjóðs í þessu frumvarpi eru gerðar tillögur um breytingar á fjárheimildum vegna breyttra útgjaldaskuldbindinga þær eiga að stærstum hluta rætur að rekja til áhrifa af endurmati á ýmsum kerfislægum útgjaldaþáttum svo sem útstreymi sjúkratrygginga og bótakerfa og breytinga sem orðið hafa á forsendum ýmissa áætlana til dæmis um vaxtakostnað ríkisins og fjárhagsstöðu íbúðalánasjóðs samkvæmt þessu endurmati lækka heildarútgjöld í frumvarpinu um einn komma níu milljarða miðað við gildandi fjárlög frumútgjöld hækka á hinn bóginn um fimmtíu og fimm milljarða króna en mismunurinn skýrist af bata í vaxtajöfnuði ríkissjóðs gangi þessi niðurstaða eftir verður frávikið á útgjaldahliðinni frá fjárlögum með minnsta móti og er það til marks um þá aðhaldssemi sem beitt var við undirbúning frumvarpsins breytingar á útgjöldunum skiptast þannig að ýmsar útgjaldaskuldbindingar aukast um þrettán milljarða króna umfram það sem gert var ráð fyrir í fjárlögum á móti vegur lækkun annarra útgjaldaskuldbindinga sem nemur samtals átta milljörðum króna og því til viðbótar lækkun vaxtagjalda um sjötíu og fimm milljarða króna stærsti einstaki útgjaldaliðurinn til hækkunar í frumvarpinu er áformað fjörutíu og fimm milljarða króna rekstrarframlag til íbúðalánasjóðs vegna erfiðrar fjárhagsstöðu sjóðsins hér er um að ræða fjárheimild sem tekur mið af fyrirliggjandi greiningu og áætlunum en hún verður endurskoðuð á næstunni á grundvelli nýrra upplýsinga sem verður aflað frá sjóðnum og áforma um aðgerðir í málefnum hans aðrir þættir sem valda hvað mestum útgjöldum umfram fjárlög eru endurmat á útgjöldum til sjúkratrygginga sem nemur um eitt komma fjögur milljörðum króna og fjárheimildir til heilbrigðisstofnana upp á um einn komma tvo milljarða króna vegna jafnlaunaátaks sem tekin var ákvörðun um fyrr á árinu útgjöld almannatrygginga aukast einnig um einn komma tvo milljarða frá því sem reiknað var með þá eru horfur á að lífeyrisskuldbindingar verði sjö hundruð og fimmtíu milljón krónum hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir vegna áhrifa kjarasamninga og launaþróunar á eftirlaunarétt lífeyrisþega á móti auknum útgjöldum vegur hins vegar lækkun ýmissa útgjalda sem horfur eru á að hafi verið ofmetin í fjárlögum tvö þúsund og þrettán eða að forsendur þeirra áætlana hafa breyst við því er brugðist þar vegur þyngst sjötíu og fimm milljarða króna lækkun vaxtagjalda en hún á að stærstum hluta rætur að rekja til breytingar á skuldabréfi til seðlabanka íslands sem ráðgert var að hefðu áhrif á árinu tvö þúsund og þrettán en þau áform hafa ekki gengið eftir

ofáætluð sem þessu nam þá er einnig gert ráð fyrir því í frumvarpinu að fallið verði frá ófjármögnuðum framlögum til verkefna innan svonefndrar fjárfestingaráætlunar í fjárlögum tvö þúsund og þrettán sem svara til nálægt fjögurra milljarða króna útgjöld vegna vaxtabóta lækka talsvert það er um nærri tvo milljarða króna miðað við endurmat á grundvelli álagningar opinberra gjalda bæði árin tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán eins og áður var vakin athygli á er í þessu frumvarpi fjallað um breytingar á fjárheimildum fremur en áætlaða útkomu ársins líkt og í kafla um útgjaldahorfur ársins tvö þúsund og þrettán í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán útgjaldatölur ársins tvö þúsund og þrettán í frumvörpunum eru því ekki að öllu leyti þær sömu en á rekstrargrunni er áætlað að heildargjöld ársins eins og þau muni birtast í ríkisreikningi verði í reynd fimm komma sex milljörðum króna hærri en þær fjárheimildir sem sótt er um í frumvarpinu líkt og ég gat um áðan í frumvarpinu lækka greiðsluheimildir tæpum tvö milljörðum króna meira en fjárheimildir á rekstrargrunni og það skýrist að stærstum hluta af því sem áður er nefnt sem er mismunur áfallinna og greiddra vaxtagjalda ég vík einnig að endurskoðaðri áætlun um sjóðstreymi ríkissjóðs miðað við niðurstöður frumvarpsins hún felur í sér nokkrar breytingar frá fjárlögum reiknað er með að handbært fé frá rekstri verði neikvætt um þrjú hundruð fimmtíu og fimm milljarða króna og að hreinn

seðlabanka íslands fyrir um þrjátíu og átta komma sex milljarða króna herra forseti ég mun nú gera grein fyrir breytingum á lánsfjármálum ríkissjóðs ríkisfyrirtækja og sjóða sem fram koma í þriðju grein frumvarpsins þar er í fyrsta lagi lagt til að lántökuheimild fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs hækki um fimmtán milljarða króna það er úr hundrað og þrettán milljörðum í hundrað tuttugu og átta milljarða króna reiknað er með að langtímalántökur ríkissjóðs á þessu ári verði hundrað tuttugu og átta milljarðar króna og að þær verði allar innan lands í fjárlögum var áætlað að lántökurnar yrðu samtals hundrað og þrettán milljarðar króna allt innlendar lántökur gert er ráð fyrir að fimmtán milljarða króna aukinni langtímalántöku verði mætt með jafn mikilli lækkun útistandandi ríkisvíxla þannig að skuldsetning ríkissjóðs verði óbreytt í öðru lagi eru lagðar til breytingar á endurlánaheimildum ríkissjóðs til samræmis við horfur fyrir árið í ár farið er fram á átta hundruð milljóna króna hækkun endurlánaheimilda þar af fimm hundruð milljón krónur vegna lánveitinga til lánasjóðs íslenskra námsmanna sem við það verða ellefu milljarðar króna og þrjú hundruð milljón krónur vegna lánveitinga til vaðlaheiðarganga h f sem við það verða tveir komma þrír milljarðar króna þá eru lagðar til breytingar á heimildum til að veita ríkisábyrgð á lántökum ríkisfyrirtækja og sjóða sem heimild hafa til lántöku í sérlögum breytingarnar eru fjórar og samanlagt er lögð til átta hundruð og átján milljóna króna lækkun heimilda frá fjárlögum í frumvarpinu er eins og lög gera ráð fyrir brugðist við ófyrirséðum atvikum og nýjum lögum en öðrum nýjum útgjaldabeiðnum vísað til ákvörðunar alþingis í tengslum við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta ár núgildandi lög um fjárreiður ríkisins eru fáorð um verklag við fjárlagagerðina en frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö hefur verið byggt á rammaskipulagi að erlendri fyrirmynd einkum sænskri og danskri rammaskipulagið hefur að mörgu leyti reynst vel það hefur aukið ráðdeild í ríkisrekstri og leitt til aukins aga og festu í fjárlagagerðinni með rammaskipulaginu var stefnt að því að innleiða ofansækið ferli við fjárlagagerð sem byggist á því að allir þátttakendur í fjárlagaferlinu taki mið af stefnumörkun ríkisstjórnar og axli ábyrgð á nauðsynlegri forgangsröðun og vali milli verkefna það er viðvarandi verkefni að treysta framkvæmdina enn frekar í drögum að frumvarpi um opinber fjármál sem kynnt voru í sumar er leitast við að styrkja allt fjárlagaferlið og tryggja efnislega umræðu um heildarframlög til málaflokka í stað umræðna um fjárheimildir til einstakra stofnana og viðfangsefna sem oft hafa reynst tafsamar og ómarkvissar með því móti verður skapaður grundvöllur fyrir hnitmiðaða umræðu um almenna stefnu í ríkisfjármálum fremur en einstakar ráðstafanir ekki síst í efnahagslegu samhengi markmiðið er að tryggja vandaðan undirbúning stefnumörkunar í opinberum fjármálum breytt og skýrari ábyrgðarskil löggjafar og framkvæmdarvalds aukinn aga og festu við opinbera fjárstjórn og framkvæmd fjárlaga bætt eftirlit og síðast en ekki síst skýrari sýn á langtímamarkmið í fjármálum hins opinbera í drögum að frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ítarlegri ákvæði en nú gilda um stefnumörkun í opinberum fjármálum og að þannig verði unnið með vandaðri og formfastari hætti og til lengri tíma en tíðkast hefur slík langtímasýn er einkennandi fyrir þau ríki sem hafa náð hvað bestum árangri í opinberum fjármálum og við eigum að setja okkur það markmið að standa jafnfætis þeim vinnu við frumvarpið er að ljúka

innan skamms herra forseti að þessu sögðu legg ég til að málinu verðið að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar sem fær málið til skoðunar ásamt fjárlagafrumvarpi því sem nú þegar er til meðhöndlunar þar